Za kilka dni zacznie obowiązywać szalenie ważna dyrektywa o leczeniu transgranicznym. Oznacza to otwarcie granic dla pacjentów, którzy od tej pory będą mogli podejmować leczenie w dowolnie wybranej placówce na terenie całej Wspólnoty. Chociaż w większości krajów członkowskich przeprowadzono stosowne zmiany, niestety implementacja tego prawa w Polsce pozostawia wiele do życzenia.

Liczę na konstruktywne działania polskiego rządu dla zagwarantowania korzyści z niej wynikających.